Wenn Sie sich an diesen Beschluss halten, dann können wir mit dem Handelsabkommen leben. Ich war im Deutschen Bundestag zehn Jahre der Vorsitzende der deutsch brasilianischen Parlamentariergruppe, ich kenne das Land sehr gut.

Also Wir müssen dafür sorgen, dass auch unsere Landwirtschaft bei diesen Verhandlungen nicht auf dem Altar des Weltmarktes geopfert wird.